Ma io vi voglio parlare di un evento tragico di dieci anni fa a Torino, la mia città in una fabbrica della ThyssenKrupp sono morti sette operai, sette operai italiani, eroi del lavoro. A distanza di dieci anni i responsabili di quel gravissimo incidente, che non avevano previsto le misure più elementari di sicurezza, solo gli imputati italiani sono stati incarcerati, ma i due maggiori responsabili, i due grandi manager della società tedesca vivono tranquillamente, anzi hanno fatto carriera in Germania nella loro società. Solo qualche settimana fa la Procura di Essen ha iniziato la lunga procedura, ripeto, a distanza di dieci anni.